ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á skipulags og byggingarlögum númer sjötíu og þrjú frá nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson álfheiður ingadóttir steingrímur j sigfússon kolbrún halldórsdóttir ögmundur jónasson og atli gíslason um er að ræða mikilvæga viðbót við núgildandi lög sem er ætlað að styrkja stöðu sveitarfélaganna og gera þeim kleift að taka afstöðu til þess stórmáls sem heræfingar eru áður en lengra er haldið er rétt að taka fram að flutningsmenn telja að heræfingar hafi engu jákvæðu hlutverki að gegna fyrir íslenskt samfélag og æskilegast væri að stjórnvöld úthýstu þeim með öllu þar til því markmiði hefur verið náð teljum við hins vegar mikilvægt að gera sveitarfélögum og skipulagsyfirvöldum kleift að sporna við helstu hættum sem stafað geta af slíkum æfingum fyrsta grein frumvarpsins gerir ráð fyrir að við aðra málsgrein þriðju grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi með leyfi forseta sveitarstjórn skal taka ákvörðun um hvort heræfingar verði samþykktar á viðkomandi stað tilgangur þessarar greinar er að tryggja að kjörnir fulltrúar almennings í sveitarstjórnum taki með beinum hætti afstöðu til þess hvort heræfingar skuli heimilaðar í landi sveitarfélagsins slíkt ákvörðunarvald er ekki hægt að framselja til dæmis til skipulags og byggingarnefnda sem oft eru sameiginlegar fyrir fleiri en eitt sveitarfélag í annarri grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að á eftir annarri málsgrein tuttugustu og sjöundu grein laganna komi ný málsgrein svohljóðandi með leyfi forseta notkun lands til heræfinga þar með talið til lágflugsæfinga utan varnar og öryggissvæða er háð framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar að fenginni umsögn viðkomandi svæðisskipulagsnefndar framkvæmdaleyfi vegna slíkra æfinga skal gefið út til tiltekins tíma þar sem gerð er grein fyrir afmörkun svæðis upplýsingaskyldu til almennings og hagsmunaaðila á svæðinu grunnvatnsvernd æfingatíma og frágangi svæðis markmiðið með þessari breytingu er margþætt í fyrsta lagi er stoppað upp í gat á núverandi löggjöf þar sem heræfingar eru ekki sérstaklega tilteknar þetta er augljós galli ef haft er í huga eðli þeirrar starfsemi sem hér um ræðir heræfingar geta haft verulega truflun í för með sér fyrir almenna borgara svo sem með hávaðamengun í tengslum við lágflugsæfingar eða takmörkun á ferðafrelsi fólks til dæmis í tengslum við lokun svæða meðan á æfingum stendur heræfingar hafa sömuleiðis oft í för með sér talsverða mengunarhættu enda kalla þær iðulega á umferð stórvirkra véla og farartækja sem valdið geta röskun á umhverfi og leitt til mengunarslysa svo sem vegna olíu í þessu samhengi vil ég vísa í álitsgerð framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins sem lagðist á fundi sínum þann áttunda nóvember árið tvö þúsund gegn erindi um að heimilaðar yrðu heræfingar innan verndarsvæðis í bláfjöllum í álitsgerðinni segir með leyfi forseta framkvæmdarstjórnin lítur svo á að um sé að ræða sambærilega starfsemi og hvern annan atvinnurekstur samanber þrítugustu greinar í heilbrigðissamþykkt númer sex hundruð þrjátíu og og hafnarfjarðar leyfi til slíkra starfsemi er meðal annars háð því að tryggt verði að grunnvatn geti ekki mengast framkvæmdastjórnin telur að heræfingar hljóti í öllum kringumstæðum að setja vatnsvernd á svæðinu í óvissu tilvitnun lýkur þetta eru afdráttarlaus orð frá þeim aðilum sem fara með vatnsverndarmál höfuðborgarsvæðisins að heræfingar hljóti undir öllum kringumstæðum að setja vatnsvernd í óvissu þó ekki væri nema fyrir þessa staðreynd er ljóst að full ástæða er til að fjalla sérstaklega um heræfingar í skipulags og byggingarlögum í öðru lagi hefur greinin þann tilgang að tryggja sveitarstjórnum rétt á að segja til um heræfingar í landi sínu reynslan sýnir að sveitarstjórnir telja ýmist fram hjá sér gengið við ákvarðanir um framkvæmd heræfinga eða að þær telji að sumu leyti réttilega að slíkar ákvarðanir liggi utan síns valdsviðs sem dæmi um hið fyrrnefnda má nefna að sveitarstjórn hvalfjarðarstrandarhrepps hefur gert harðorðar athugasemdir við að haldnar hafa verið heræfingar í gömlu herstöðinni í hvalfirði í lítt eða engu samráði og raunar í óþökk stjórnenda hreppsins ég þykist vita að íbúar á hvalfjarðarströnd mundu fagna því að geta sjálfir fengið að taka ákvörðun um slíka starfsemi í sinni heimasveit ég bind því sérstaklega vonir við að þingmenn norðvesturkjördæmis muni veita þessu máli stuðning dæmi um hitt að sveitarstjórnir hafi ekki talið sér heimilt að setja sig upp á móti jafnvel hinum fáránlegustu heræfingum eru þó nokkur áður hefur verið getið um þá makalausu hugmynd að halda

með þyrlulendingum í sjálfum hljómskálagarðinum í miðborg reykjavíkur sumarið nítján hundruð níutíu og níu framkvæmdum þessarar geggjuðu hugmyndar tókst að afstýra með beinum aðgerðum friðelskandi íbúa sem tóku sér stöðu í garðinum og komu þannig í veg fyrir allt saman borgarstjórn reykjavíkur treysti sér hins vegar ekki til að standa vörð um þessa perlu reykvíkinga gagnvart beiðni um heræfingar borgarstjóri í reykjavík var á þessum tíma hæstvirts utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir og raunar sitja nú á þingi allmargir einstaklingar sem þá áttu sæti í borgarstjórn ég vænti þess að þessi hópur geti staðfest það hér í umræðum hversu mikilvægt það er fyrir sveitarstjórnir að fá ákvæði inn í skipulagslög sem taka af öll tvímæli um að þeim sé heimilt að banna heræfingar eða takmarka umsvif þeirra verulega í þriðja lagi er greininni ætlað að uppfylla betur þau metnaðarfullu markmið sem fram koma í fyrstu grein skipulags og byggingarlaga þar sem fram kemur að þeim sé ætlað að tryggja að þróun byggðar og landnotkunar sé í samræmi við skipulagsáætlanir sem hafa efnahagslegar félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna heilbrigði þeirra og öryggi að leiðarljósi ljóst er að heræfingar kunna að ganga gegn þeim samfélagslegu og menningarlegu markmiðum sem einstök sveitarfélög hafa sett sér dæmi um þetta er friðarstofnun reykjavíkur sem vilhjálmur þ vilhjálmsson þáverandi borgarstjóri beitti sér fyrir að komið væri á fót síðla árs tvö þúsund og sex að því tilefni sagði borgarstjóri með leyfi forseta ísland er herlaust land og engin hefð er hér fyrir hernaðaruppbyggingu né herrekstri því er reykjavík einstakur vettvangur til viðræðna um friðsamlega úrlausn margvíslegra alþjóðlegra deilumála þetta er lofsverð framtíðarsýn og óskandi að henni verði hrint í framkvæmd hið fyrsta borgarstjórn reykjavíkur hefur raunar sýnt viðleitni sína með því að tendra friðarsúlu í viðey sem listakonan yoko ono og fyrrnefndur vilhjálmur þ vilhjálmsson tóku einmitt í notkun á síðasta ári það er reyndar umhugsunarefni að súlunni skuli hafa verið fundinn staður steinsnar frá sundahöfn þar sem sum stærstu og rammgerðustu herskip natoþjóða leggja að bakka á hverju sumri

í tengslum við heræfingar ljóst er slíkar herskipakomur sem og hvers kyns heræfingar samrýmast ekki stefnu borgaryfirvalda um reykjavík sem miðstöð friðar borgarstjórn reykjavíkur hlýtur því að fagna samþykki þessa frumvarp virðulegi forseti mál þetta sem hér er flutt er í senn umhverfismál og lýðræðismál það tekur á einum mesta skaðvaldi umhverfisins því vitað er að fátt er eins mengandi og hermennska og hernaðarleg starfsemi sem dæmi má nefna að metið er að frá bandaríkjaher falli um sjö hundruð fimmtíu þúsund tonn af menguðum úrgang á ári bandaríska hernum sem fram komu í áströlskum fjölmiðlum nýverið fyrir kostum þess að stunda heræfingar í ástralíu hvort hliðstæðar aðstæður á íslandi laði hreinlega til sín heræfingar með leyfi forseta við verðum að hafa staði þar sem við getum kastað sprengjum staði til að skjóta með alvöruskotfærum til að fljúga háværum vélum og þar sem við eftir umhverfisverndarþáttur þessa máls er augljós en lýðræðisþátturinn er ekki síður mikilvægur það er sjálfsögð krafa í lýðræðissamfélagi að veigamiklar ákvarðanir sem varða öryggi heilbrigði og velferð íbúanna séu teknar sem næst þeim heræfingar er slík starfsemi að ekki verður við annað unað en að kjörnir fulltrúar almennings í sveitarstjórnum hafi sitt um málið að segja ég treysti því að þetta sjálfsagða réttlætismál fái góðar undirtektir hér í þinginu málefnalega umfjöllun í þingnefnd og verði orðið að lögum fyrir sumarið þegar fyrirséð er að efnt verði til heræfinga hér á landi